Natürlich werden durch die Kohäsionspolitik die Regionen gefördert, das ist ganz klar. Andererseits erhalten wir immer wieder Hinweise darauf, dass unsinnige Projekte realisiert werden, dass wir auch Wettbewerbsverzerrungen sehen. Daher müssen wir alle Projekte streng danach prüfen, ob sie denn wirklich sinnhaft sind. Vor allen Dingen müssen sie diese Regionen auch nachhaltig fördern, zukunftsfähig machen. Außerdem sollte sich die Kohäsionspolitik auf die Gebiete, die bisher unterdurchschnittlich entwickelt sind, beschränken, das heißt, gerade nicht auf Regionen, die schon überdurchschnittlich entwickelt sind. Denn in den weniger entwickelten Gebieten, da müssen wir Infrastrukturprojekte voranbringen, beispielsweise Verkehrsprojekte, die Digitalisierung, aber auch in Bildung investieren. Hierfür müssen wir eindeutige und messbare Ziele definieren. Das müssen wir dann auch prüfen, ob diese Ziele wirklich erreicht werden, denn wenn sie nicht erreicht werden, dann müssen wir diese Maßnahmen einstellen. Andernfalls verschwenden wir letztlich das Geld der Steuerzahler, denn wir sollten nicht so tun, als ob dieses Geld, das die EU ausgibt, vom Himmel fällt. Es muss vorher von den Bürgern erwirtschaftet werden, und deshalb müssen wir dieses Geld sparsam ausgeben.